Zdajemy sobie sprawę, że w przeciwieństwie do mężczyzn kobiety stoją przed podwójnym wyzwaniem urodzenia dzieci i pracy zawodowej.

Wspieramy decyzję Parlamentu Europejskiego dotyczącą urlopów macierzyńskich i czekamy na stanowisko Rady w tej sprawie. Uważamy, że należy przeznaczyć większe fundusze ze środków strukturalnych na tworzenie opieki nad dziećmi przedszkolnymi w krajach, gdzie dostępność jest wciąż zbyt niska, a barierę stanowią często koszty zorganizowanej opieki. Jeżeli chodzi o sprawozdania dotyczące udziału kobiet w polityce oraz w szerszym kontekście równości kobiet i mężczyzn, chcę wyrazić moje poparcie dla zachęcenia kobiet do angażowania się w partie polityczne i do udziału w wyborach. Jednak zarówno w polityce, jak i sferze biznesu, jestem przeciwny ustaleniu parytetów stwarzaniu sytuacji, w której kandydatki znajdowałyby się na listach wyborczych tylko dlatego, że partia musi sprostać określonemu systemowi kwot. Jak wynika z rozmów, z wystąpień i sondaży, przede wszystkim same kobiety nie chcą zawdzięczać swojej kariery parytetom. Często propozycje ustalania kwot są odbierane przez same kobiety jako deprecjacja oraz brak uznania ich rzeczywistych talentów i kompetencji. Trzeba walczyć z dyskryminacją.

Należy również rozróżnić kobiety walczące o słuszną sprawę w społeczeństwie od skrajnych ruchów feministycznych, które reprezentują niewielki odsetek kobiet, przynajmniej w moim kraju. Wiele Polek nie identyfikuje się również z inicjatywami w obronie tzw. praw reprodukcyjnych kobiet, czyli nieograniczonego dostępu do aborcji. Dlatego też muszę raz jeszcze wyrazić głębokie rozczarowanie sprawozdaniem o równości kobiet i mężczyzn, w których obrona tzw. praw seksualnych, czyli promocja aborcji, jawi się jako jeden z głównych postulatów. O kontrowersyjności dyskutowanego projektu świadczy również wynik głosowania w komisji parlamentarnej, gdzie niemal połowa obecnych wstrzymała się lub głosowała przeciwko sprawozdaniu. W jutrzejszym głosowaniu polska delegacja mojej grupy politycznej nie poprze tych sprawozdań.